Le texte issu de notre commission REGI me paraît en effet pertinent à plus d'un titre. Il contribue, entre autres, à re régionaliser et à flexibiliser des fonds FEDER et de cohésion en vue d'une plus grande efficacité, et surtout à gommer les inégalités entre les territoires. Je salue également les propositions qui maintiennent la concentration thématique au niveau régional. Ceci nous permettra, je l'espère, de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale au plus près des besoins de nos régions et des attentes de nos concitoyens. En tant qu'élu ou représentant des régions ultrapériphériques françaises, je me réjouis des mesures qui maintiennent ou améliorent la prise en compte des spécificités des RUP, mesures indispensables quand on sait que le FEDER est, dans les RUP, l'un des principaux moyens de financement des infrastructures, de la mobilité